Monsieur le Président, une meilleure gestion des matières plastiques relève d'une urgence absolue quand on sait que plus de 150 millions de tonnes de plastiques se trouveraient dans les océans.

permettant d'éliminer les plastiques des océans. En effet, plusieurs projets très innovants sont apparus dans ce but et n'attendent que d'être soutenus. Malheureusement, les principaux groupes politiques n'ont pas jugé nécessaire de donner suite à ma proposition. Alors oui, on peut discuter des heures durant de l'urgence d'agir, mais qu'attendons